Herr Präsident, verehrte Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Bei diesem Dossier schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Frauenförderung in den Chefetagen der börsennotierten Unternehmen ist eine wichtige Angelegenheit und ein wichtiges Anliegen. Insofern begrüße ich den Vorschlag der Kommission, es ist ein sehr guter Vorschlag, und in diesem Zusammenhang möchte ich mich auch bei den beiden Berichterstatterinnen ganz herzlich bedanken. Aber und jetzt kommt mein Aber muss Europa hierzu einen legislativen Vorschlag, eine Richtlinie auflegen? Das war die Frage, mit der wir uns im Rechtsausschuss zu beschäftigen hatten. Wir mussten prüfen, ob die Rechtsgrundlage gegeben ist, und wie so oft es gibt bei drei Juristen ja vier Meinungen und so war es auch in diesem Fall ist dieser Sachverhalt bei uns strittig diskutiert worden. Die Mehrheit im Rechtsausschuss hat sich dann aber für die Rechtsgrundlage entschieden. Ich persönlich bin anderer Meinung.

Es ist eigentlich ein guter Kompromiss, der jetzt gefunden wurde.

Der Grund hierfür ist, dass sich da die Zahlen, also die Beteiligung von Frauen in den Führungspositionen, anders entwickelt haben als bei den börsennotierten Unternehmen.